hæstvirtur forseti ég tók eftir því að háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson sem ber mikla ábyrgð á fjárlagagerð sem formaður fjárlaganefndar og

minntist ekkert á það sem kannski hefur farið verst með fólkið í landinu á þessu ári og það eru vinnubrögð bankanna varðandi gengisfellingu krónu og meira að segja háttvirtur

seðlabankastjóri hefur talað um að þetta hafi verið gert af bönkunum að fella krónuna um þrjátíu prósent fyrst þrítugasta mars og svo þrítugasta júní þrem mánuðum síðar rétt fyrir þriggja mánaða uppgjör og svo sex mánaða uppgjör bankanna þetta er auðvitað dálítið sorglegt ef íslensk stjórnvöld ætla að skauta framhjá þessu máli og láta þetta koma án þess að gera við þetta athugasemdir og skoða þessi mál talandi svo um velferðarkerfi öryrkjar og aldraðir hafa ekki notið þessa góðæris sem hefur verið upp á síðkastið síðustu þrjú til fjögur árin hjá íslensku þjóðinni hjá flestum en ég hef haldið því fram að þetta góðæri sem við höfum hafi verið tekið að láni og tel að það þurfi núna að hugsa vel til öryrkja og aldraðra og annarra sem eru að koma yfir sig þaki yfir höfuðið sem hafa jafnvel tapað allri sinni eign í sínu húsnæði og fjöldi jafnvel þúsundir manna eru nánast sama sem öreigar eftir